Und vielen Dank den Kollegen, dass sie einige der Aspekte, die auch in dem Bericht stehen, noch einmal hervorgehoben haben.

Das Schöne in der Ukraine ist Man kann über die Defizite auch innerhalb des Landes debattieren, und sie reagieren auch auf Kritik von außerhalb des Landes. Das ist der Unterschied zu manchen Ländern auch innerhalb der EU. Ich möchte noch zum Ausdruck bringen, dass ich es bemerkenswert finde, dass wir es bei diesem umfänglichen Vertrag und bei unserer Begleitung der Implementierung geschafft haben, im Auswärtigen Ausschuss und morgen auch im Plenum immerhin fünf Fraktionen zusammengebracht zu haben. Deswegen ist es wichtig, auch dieses Signal zu senden, dass es hier eine breite Mehrheit im Hinblick auf die Politik gegenüber der Ukraine gibt im Hinblick darauf, dass wir das Land sowohl in seiner inneren Entwicklung unterstützen, aber auch verteidigen im Hinblick auf die Aggression, die fortgesetzt von Russland auf das Land in unterschiedlicher Weise ausgeübt wird. Von daher hoffe ich, dass wir diesen breiten Konsens bewahren können und dass wir auch weiterhin gemeinsam die Defizite angehen, die innerhalb der Ukraine ja natürlich bestehen, dass wir die wahren Reformer unterstützen und dass wir die Zivilgesellschaft, die ungeheuer stark ist, auch bei ihren

Lassen Sie uns gemeinsam für eine demokratische und stabile Ukraine kämpfen! Die Menschen dort verdienen es, und sie sollten sich unserer Unterstützung immer gewiss sein.